Doamnă președintă, domnule comisar, revenim cu această dezbatere, pentru că nu este prima dată când vorbim de conflictul de interese și, mai ales, de prevenirea conflictului de interese. Vreau să mă refer la ultima dezbatere, din 24 octombrie anul trecut, când domnul comisar Mimica ne spunea aici că da, recunoaște că trebuie să facem o revizuire, o revizuire a cadrului juridic, să l armonizăm, să verificăm acest conflict de interese, să fie uniform în toate agențiile.

De asemenea, nu înțeleg cum poate să spună un comisar că, după angajare, post angajare, verificăm dacă există conflict de interese. Vorbim de prevenție, putem verifica înainte, iar cazul concret adus în această întrebare cred că trebuie să fie rezolvat urgent și să nu poată să fie angajat acest domn dacă are conflicte de interese recunoscute, de fapt.